Ma két olyan témáról nyitott a Parlament vitát, amelynek az alapját kollégáim jelentései képezik amihez gratulálok nekik amelyben valóban nehéz újat mondani, mert a helyzet csaknem változatlan, az elmúlt években, bizonyos értelemben, még rosszabbodott is.

Igaz, ha a hatályos, de nem hatékony jogszabályokat kellene felsorolni, ez nyilván jó eséllyel pályázna az első helyek egyikéért. Hisz a legutolsó statisztikai adatok is arról szólnak, ahogy már az itt említésre került, hogy a mostani különbség a legutolsó statisztikai adatok szerint 17,5, de néhányan emlékszünk arra, hogy néhány évvel ezelőtt már volt ez 15 is, miközben a szóródás rendkívül nagy. És ez nem a kisvállalatok és a nagyvállalatok problémája és nemcsak a nők problémája, ez a társadalmi igazságosság problémája egyben. Nem lehet elégszer elmondani, hogy a bérek közti különbség, ahogy az tisztelt kollégám szájából is többé kevésbé ilyen értelemben elhangzott, az anyaságért való büntetés. És akkor keletkezik, amikor a fiatal nők visszajönnek a munkaerőpiacra. És ez a valódi nagy probléma, hogy a kisvállalatok soha nem fogják megoldani a társadalom gondjait. Amit a Parlament kért ebben a tekintetben, hogy transzparens legyen a nemek szerinti fizetések megoszlása, és akik az elvet folyamatosan megsértik, legalább ne jussanak az európai alapok nyújtotta támogatásokhoz, úgy gondolom, nem túl sok.